Hvala lepa, predsedujoča za besedo. Spoštovana ministra, gospod Poklukar in gospa Bratušek. Naslovil bom na vaju vprašanje glede zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in ukrepi za izboljšanje le-tega v cestnem prometu. Zdaj, minuli vikend minuli vikend, ta minuli vikend so bili dogodki, ki so zaznamovali zelo tragično, tri ljudje so zdaj minuli vikend umrli na slovenski cestah, hkrati tudi, smo bili spet priča kilometrskim zastojem na slovenskih avtocestah, ker pač DARS ima ta redna obnovitvena dela. Verjetno se bomo vsi strinjali, da prometna varnost zelo, je zelo pomembno širše družbeno vprašanje tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Zmanjševanje števila umrlih je tista točka, kjer se verjetno vse vsa ministrstva, vse vlade Evropske unije trudijo, da je tega čim manj oziroma na minimumu in seveda za delovanje, pričakovanja državljank in državljanov na področju varnosti cestnega prometa so upravičeno visoka. Zdaj, statistika govori, da se varnost, žal, na cestah, spet poslabšuje. Letos je bilo že trideset smrtnih žrtev, lani v tem obdobju osemnajst. Zdaj. Jaz menim da, zdaj v lanskem letu so sicer resda spravili pod število sto smrtnih žrtev, to število bomo letos, kot kaže, vsaj za prvi kvartal, te tendence kažejo, da bomo spet presegli. Zdaj, sama resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje dva trinajst do dva dvaindvajset si je za primerni cilj določila nič smrtnih žrtev ter nič huje poškodovanih. To seveda so lepe, čeprav utopične pričakovanja oziroma cilji. Zato zdaj gospa ministrica Alenka Bratušek, vi ste včasih bili poslanka, ste tudi spraševali takrat in ministra, ministrico za notranje zadeve, ter pristojnega ministra za infrastrukturo prek poslanskih vprašanj, zdaj ste na mestu, ko imate škarje in platno v svojih rokah, zato dovolite, da najprej vas vprašam. Kakšne ukrepe za povečanje varnosti cestnega prometa načrtuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letošnjem letu in s poudarkom na lokacijah me z visoko stopnjo na prometnih nesreč in koliko bo teh ukrepov tudi dejansko izvedenih v na samem terenu v tem letu, me zanima. In kako ocenjujete delovanje te vaše direkcije z DARS-om tudi v kontekstu lokacij mest z visoko stopnjo prometnih nesreč, kjer se izvajajo ukrepi, ki so neposredno povezani z aktivnostmi DARS-a. Spoštovani gospod minister Poklukar. Vas bi pa vprašal sledeče. Kakšne aktivnosti v zvezi s primarnima vzrokoma, se pravi hitrost in zloraba alkohola, izvaja Slovenska policija na teh kritičnih odsekih in križiščih z visoko stopnjo prometnih nesreč in pa morda, če načrtujete tudi spremembo zakonodaje na tem področju. Hvala.